Meine Antwort ist sehr klar Ich freue mich, wenn Griechenland die europäische Integration des ganzen Raums und damit auch Mazedoniens vorantreibt. Das heißt, ich appelliere an die griechische Regierung und an den Rat, die Namensfrage noch im nächsten halben Jahr des griechischen Vorsitzes zu lösen und dafür zu sorgen, dass diese nicht länger die Entwicklung

Dann sind wir alle hochzufrieden.